Jednakże w trakcie całego procesu legislacyjnego podnosiłam wątpliwości co do metodologii dochodzenia do celów. Niezrozumiałe dla mnie jest, że Polska nie została zakwalifikowana do grupy państw, które mają zapewnioną możliwość 5 letniego dłuższego dochodzenia do celu 60 przetwarzania odpadów komunalnych tak jak na przykład Estonia, Grecja, Chorwacja.

r. Oczywiście Polska podejmie wszelkie wysiłki, aby osiągnąć cele, ale uważam, że dyrektywy powinny być dostosowane do realiów państw członkowskich.